Herr Präsident! Ich bin etwas erschüttert, wie parteipolitisch Sie in Ihrer Rolle als Präsident jetzt hier in dieser Sitzung hantieren. Wenn Sie einen Zeitungsartikel aus einer der Lokalzeitungen hier nehmen, ist das die eine Seite. Aber ich muss sagen Wenn ich nach Brüssel schaue, wo die Nepper, Schlepper und die Bauernfänger jede Woche auf uns warten, um uns zu überfallen, die Autos aufzubrechen, wo es keine Sicherheit gibt, wo es keine Polizei gibt, die sich um uns kümmert, dann bin ich viel lieber hier in Straßburg.

Aber das ist eben eine Auslegungssache. Für mich ist es Straßburg.